Dámy a pánové, myslím si, že diskuze se v zásadě dá zformulovat do dvou paralelních linií.

Byla zmiňována otázka času, i když si myslím, že otázka času je do určité míry překonána tím, že členský stát může reagovat okamžitě a náklady získat zpět.

Je pravdou, že v okamžiku vzniku tohoto fondu to nebylo reálně možné. Přesto fond v této konstelaci funguje.

Je to otázka delokalizací, otázka případné dotační konkurence a řada dalších otázek, které jsou s tím spojené a které jsou mimořádně komplexní. Myslím si, že je správné se jim věnovat a že je správné se jim věnovat na základě hlubokého pochopení faktů a dovolte mi, abych v této debatě zmínil některé fakty, které souvisejí s případem Dell a které souvisejí také s některými našimi úvahami o celkovém problému. První faktem je, že na rozdíl od převládajícího jsou mínění mzdové náklady v Polsku podle OECD na jednotku produkce výrazně vyšší než v Irsku. Čili mzdové náklady v Polsku nejsou nižší, nýbrž vyšší než v Irsku.

v některých momentech prohloubit některé naše pohledy. Druhá otázka je otázka případu Dell samotného.

před osmnácti lety. Je také pravdou, že není zaznamenáno, že by pro tuto činnost získal z evropských fondů jakoukoliv podporu.

V tomto případě není to ve všech případech, ale v případech, které jsou nad padesát milionů eur, a toto byl ten náš případ probíhá posuzování velmi podrobně a zabývá se taky otázkami pracovního trhu. Závěr Komise byl, že tyto dvě operace, které jsou odděleny tak výrazně v čase, spolu nesouvisí. To však nic neznamená a nijak to nezpochybňuje skutečnost, že otázky používání evropských prostředků musí být znovu a znovu hluboce diskutovány

Dámy a pánové, děkuji za debatu a za možnost se spolu s vámi zamyslet nad některými aspekty použití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a dovolte mi, abych na závěr jednoduše konstatoval, že v řadě našich politik jistě existuje riziko neúčelného nebo ne zcela optimálního použití a toto inherentní riziko bude v našich politikách tak, jak se budou vyvíjet, přítomno trvale. Je tedy na nás, abychom si toho byli vědomi, abychom se odvážili podívat se na některé zažité principy novýma očima a nalezneme li intelektuální a technické řešení a politickou shodu, abychom tyto staré, zažité, možná že až přežité metody změnili.